Mais je ne peux pas m'empêcher d'affirmer également qu'il y a certains peuples qui ont la grâce d'obtenir le droit à cette liberté.

Le Sud Soudan reste le pays le plus pauvre d'Afrique malgré le fait que, durant les cinq dernières années, il a pu disposer de la moitié des ressources pétrolières du Soudan tout entier. Je constate un sous développement éclatant qui, jusque là, est largement dû à la négligence et à l'oubli de Khartoum. Mais à partir de maintenant, je souhaiterais que l'Union européenne insiste sur la nécessité de gouvernance et de développement et je voudrais que nous ne contribuions pas à financer un sous développement qui, à l'avenir,